Los informes científicos más solventes acreditan que ha provocado que el 80 de las poblaciones en estas aguas sufran sobrepesca y tengan un alto riesgo de colapso. Un mal político es el que tiene miedo de decirle a la gente la verdad aunque haya decisiones que no se puedan aplazar, y esa tentación se combate con el realismo constructivo. Tenemos que reducir las capturas, pero nos hemos dotado de programas para afrontar el impacto social que provoca esta medida. Tenemos que reforzar la cogestión trabajando con los afectados para diversificar la renta de las comunidades costeras, para mejorar su posición en la cadena de valor de la industria de la pesca y es obligatorio hacerlo cuando hay posibilidades de recuperar las poblaciones y garantizar la actividad para el futuro. A los que quisieran más restricciones, como yo, les informo de que no hay ninguna oportunidad de que prospere una propuesta más ambiciosa. Sin embargo, hay muchas de que se rechace este acuerdo, que mejora lo que tenemos hoy porque nos proporciona un marco plurianual que al menos obliga cada año al Consejo a aprobar reducciones del esfuerzo pesquero de acuerdo con los informes científicos y porque incorpora claras y muy necesaria restricciones para la actividad de los arrastreros en zonas y periodos concretos. Nuestra primera obligación es aprobar esta mejora y extremar el control para que los Estados cumplan con sus términos. Finalmente, un mensaje para los que van a rechazar este informe porque creen que se puede seguir como hasta ahora. El pan que venden hoy a sectores muy concretos como un logro, justo antes de unas elecciones europeas, creo sinceramente que es el hambre de mañana una catástrofe ambiental y social irreversible. Una amenaza que acecha a mucho más que al sector pesquero y de la que serán los posibles y futuros responsables.